Pane předsedající, já bych chtěl nejprve říci, že vyznávám zásadu šetrnosti, to znamená, že každý bychom se měli ve svém životě chovat tak, abychom se chovali šetrně ke zdrojům, nepochybně i ke krajině a samozřejmě i k tomu, co produkujeme, co po nás zůstává, to znamená právě i to odpadové hospodářství. Na druhou stranu já jsem přesvědčen, že schválené zprávy neodpovídají tomu, co předložila Evropská komise, která stanovila již poměrně ambiciózní cíle a tyto cíle podložila určitým zkoumáním, určitým druhem studia, které bylo předloženo. Naproti tomu výbor ENVI schválil ještě přísnější limity, které, nevím do jaké míry, jsou ještě více ambiciózní, každopádně nebyly předloženy žádná posouzení, že takovéto limity ještě dále zpřísněné budou realistické. A v takovémto případě si myslím, že bychom měli každý uplatnit zásadu jakési opatrnosti a dát na Komisi, která předložila snad podložené úvahy. Mně připadá, že se této problematice ještě budeme muset věnovat, protože státy budou proti. A jsem přesvědčen, že je naším cílem ochránit především kvalitní životní prostředí, a nejenom pro politické proklamace.